Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'amendement actuellement en cours d'examen au Parlement lituanien, et qui rendrait passible d'amendes la promotion publique de l'homosexualité, a été rédigé dans le cadre de la loi de protection des mineurs contre les effets néfastes des informations publiques. Comment peut on, à des fins soi disant de défense des mineurs, porter atteinte à la fois à la liberté d'expression et d'information, et surtout cautionner des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle? Nous le savons bien ici, un tel texte entraîne la dissimulation de l'orientation sexuelle, revient sur les droits que nous avons défendus et que ce Parlement a défendus en faveur des LGBT.

Nous ne pouvons donner cette image de l'Europe à la jeunesse, celle d'une société fermée, intolérante, repliée sur elle même et qui ne tiendrait pas compte du respect dû à autrui. Ainsi, cette loi entre, pour nous, en complète contradiction avec les valeurs européennes, notamment véhiculées par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle s'oppose également cela a été dit à tout le corpus antidiscriminatoire du droit de l'Union, lequel d'ailleurs a largement contribué à faire évoluer nos législations nationales vers plus d'égalité sur de nombreux aspects de la vie courante, allant de l'emploi à l'information ou à l'éducation.